De, az hogy egyes csalárd cégek, csalók, bűnözők kihasználták az európai rendszer gyengeségeit, az viszont tény. Magyarul, akkor van helyes válaszunk, hogyha a mi magunk határellenőrzését, élelmiszer ellenőrzését és egyáltalán az egész rendszerünket erősítjük meg, oly módon, hogy az olyan erős legyen, az annyira jól látható legyen, hogy senkinek eszébe se jusson elindítani ide, ebbe a térségbe, erre a kontinensre romlott vagy mérgezett szállítmányokat.